frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur með frumvarpi þessu eru lagðar til nokkrar breytingar í takt við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar í júní síðastliðinn til að greiða fyrir samkomulagi alþýðusambands íslands og samtaka atvinnulífsins um áframhaldandi gildi kjarasamninga ásamt fleiri breytingum fyrsta má nefna að lagt er til að frá og með fyrsta janúar tvö þúsund og sjö

er þessi tillaga í samræmi við áðurnefnda yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og er hluti af aðgerðum sem ætlað er að stuðla að áframhaldandi stöðugleika á vinnumarkaði verði frumvarpið að lögum kemur breytingin til framkvæmda við staðgreiðslu á næsta ári og við endanlega álagningu tekjuskatts á árinu tvö þúsund og átta vegna tekna á árinu tvö þúsund og sjö þá er í öðru lagi lögð til breyting á aldursmarki barnabóta er sú tillaga einnig í samræmi við yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þar sem segir að um næstu áramót verði teknar upp greiðslur barnabóta til átján ára aldurs í stað sextán ára aldurs þessi breyting kemur til viðbótar við áður ákveðna tuttugu og fimm prósenta hækkun skerðingarmarka barnabóta og lækkun skerðingarhlutfalla áætlað er að greiðslur barnabóta muni aukast um fimm hundruð til sex hundruð milljóna króna verði frumvarpið að lögum þá er til samræmis lagt til í frumvarpinu að aldursmark ívilnunar vegna útgjalda til menntunar barna verði hækkað í átján ár í þriðja lagi er lögð til hækkun á persónuafslætti sjómannaafslætti og vaxtabótum frá fyrsta janúar tvö þúsund og sjö verði frumvarpið að lögum mun persónuafsláttur einstaklinga hækka úr þrjú hundruð fimmtíu og sex þúsund hundrað áttatíu krónur í þrjú hundruð áttatíu og fimm þúsund átta hundruð krónur á ári með þessari hækkun og breytingu tekjuskatthlutfalls hækka skattleysismörk einstaklinga úr sjötíu og níu þúsund krónur í níutíu þúsund krónur á mánuði eða um fjórtán prósent

er það í samræmi við áætlaðar launahækkanir á almennum vinnumarkaði á miðju þessu ári og í byrjun næsta árs áætlað er að útgjöld ríkissjóðs vegna hækkunar viðmiðunarfjárhæða vaxtabóta verði um þrjú hundruð fimmtíu milljónir króna í fjórða lagi er með frumvarpinu lagt til að persónuafsláttur verði endurskoðaður árlega í fyrsta sinn frá fyrsta janúar tvö þúsund og átta og breytist fjárhæð hans þannig í samræmi við breytingar á gildandi vísitölu neysluverðs næstliðinna tólf mánaða þá er í fimmta lagi lagt til með frumvarpinu að undanþegnar verði frá skattskyldu leigugreiðslur til erlendra leigusala sem eru heimilisfastir eða reka fasta starfsstöð erlendis vegna tekna af leigu loftfara og skipa sem notuð eru til flutninga á alþjóðaleiðum hluti flugvéla í rekstri íslenskra flugfélaga er ekki í eigu þeirra heldur á leigu frá erlendum leigusölum hinir erlendu leigusalar leigja flugvélakostinn út frá frá starfsstöðvum víðs vegar um heim og rekur enginn þeirra eiginlega flugstarfsemi á íslandi sú breyting sem hér er lögð til mun enga tekjuskerðingu hafa í för með sér fyrir ríkissjóð þar sem slíkar leigugreiðslur hafa hingað til ekki verið skattlagðar og það sem ræður úrslitum um skattskylduna er staðsetning starfsstöðvarinnar í sjötta lagi er með frumvarpinu lagt til að styrkir sem foreldrar eða forráðamenn barns fá frá sveitarfélagi til að annast barn heima verði undanþegnir skattskyldu undanþágunni er ætlað að taka til greiðslna frá því er fæðingarorlofi lýkur og allt til þess er leikskólavistun eða grunnskólanám hefst niðurgreiðslur sveitarfélaga á leikskólagjöldum og daggreiðslugjöldum í heimahúsum eru ekki skattskyldar hjá foreldrum eða forráðamönnum barna með tilliti til jafnræðis er því lagt til að framangreindir styrkir verði ekki taldir til skattskyldra tekna í sjöunda lagi er með frumvarpinu lagt til að arður sem úthlutað er á milli aðila sem samskattaðir eru samkvæmt fimmtugustu og fimmtu grein laganna verði undanþeginn staðgreiðslu arður er frádráttarbær frá tekjum félaga og kemur því ekki til skattlagningar í álagningu að lokum er í áttunda lagi lagt til að það skilyrði arðsfrádráttar frá tekjum af atvinnurekstri hlutafélaga sem skráð eru erlendis að skatthlutfall sem lagt er á hagnað hins erlenda félags sé eigi lægra en skatthlutfall í einhverju aðildarríkja efnahags og framfarastofnunarinnar í parís taki einnig til aðildarríkja evrópska efnahagssvæðisins þykir það eðlilegt með tilliti til jafnræðis þar sem eistland kýpur liechtenstein litháen malta og slóvenía eru aðilar að evrópska efnahagssvæðinu en ekki efnahags og framfarastofnunin í